Așa cum Parlamentul European s a exprimat în dese ocazii, lipsa unei legislații americane privind protecția datelor, compatibilă cu cea europeană, pune serioase semne de întrebare în ceea ce privește protecția reală de care europenii vor beneficia pe teritoriul Statelor Unite. Aș dori în acest context să întreb Comisia și Consiliul cum vor fi garantate în mod real practic drepturile europenilor privind asigurarea căilor de atac judiciare și administrative, proporționalitatea în prelucrarea și accesarea datelor de către diversele autorități și agenții americane și, nu în ultimul rând, cum se va garanta supravegherea întregului proces de către o autoritate independentă.